Monsieur le Président, Madame la Commissaire, ce n'est malheureusement pas la première fois que nous pointons du doigt les pratiques antisociales de la compagnie aérienne Ryanair.

Cette affaire illustre les limites des modèles économiques qui poussent les employés à bout. Droits des passagers et droits des travailleurs sont les deux facettes du même combat pour l'amélioration de la qualité de service. Sur ces deux problématiques, l'Union européenne peut agir. En 2014, notre Parlement avait adopté une proposition de règlement pour élargir les droits des passagers en matière d'indemnisation et d'assistance. Il est grand temps que le Conseil adopte sa position afin que ce nouveau règlement entre en vigueur. Par ailleurs, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 septembre contre Ryanair, il est indispensable de mieux définir le lieu principal d'activité pour éviter que des entreprises emploient leur personnel à des conditions sociales en vigueur dans d'autres pays que leur base d'affectation.